virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um mat á skilaverði eignasafns landsbanka íslands h f flutningsmenn ásamt mér eru sigurður ingi jónsson eygló harðardóttir höskuldur þórhallsson og vigdís hauksdóttir

við þekkjum að sjálfsögðu umræðuna um icesave og eignir landsbankans til grundvallar þeirri umræðu hefur legið mat

á eignasafninu eða aðila sem unnið hafa fyrir skilanefndina við teljum mjög mikilvægt að fram fari óháð mat á þessum eignum áður en lengra er haldið og áður en til atkvæðagreiðslu kemur um þetta stóra mál það er mjög mikilvægt að við vitum stærðina á eignasafninu og í hvora átt sem er hvort sem það er metið lægra eða hærra auðvitað vonum við öll að það sé vanmetið þetta eignasafn tillagan sem slík hljóðar svona alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að ráða í samráði við formenn stjórnmálaflokka tvö óháð ráðgjafarfyrirtæki til að meta skilaverð eignasafns landsbanka íslands h f greinargerðin er svohljóðandi sunnudaginn tuttugasta febrúar síðastliðinn tilkynnti forseti íslands að hann hygðist ekki undirrita lög um heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga um ábyrgð á endurgreiðslu tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum landsbanka íslands h f í bretlandi og hollandi með þeirri ákvörðun er hið margumrædda icesave mál á ný komið til afgreiðslu þjóðarinnar í þeim tilgangi að skýra betur stöðuna sem uppi er og til þess að íslenska þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun í icesave deilunni þarf að tryggja að sem mest af upplýsingum liggi fyrir og þær séu aðgengilegar öllum einn af þeim þáttum sem nauðsynlegt er að skoða nánar og ekki hefur verið lagt mat á með sjálfstæðum hætti af opinberum aðilum er áætlað skilaverð eigna landsbanka íslands h f þar hefur einungis verið stuðst við mat skilanefndar bankans endanlegt skilaverð eignasafns landsbankans skiptir hvað mestu þegar rætt er um hversu háar fjárhæðir af endurgreiðslu til breska og hollenska ríkisins kunni að lenda á íslenskum skattgreiðendum jafnframt þyrfti að leggja mat á hvenær útgreiðslur helstu eigna gætu hafist þingsályktunartillaga þessi gerir því ráð fyrir að alþingi feli fjármálaráðherra að ráða í samráði við formenn stjórnmálaflokkanna tvo óháða sérfræðinga eða fyrirtæki til að leggja sjálfstætt mat á skilaverð safnsins nokkur fyrirtæki eru þekkt í þessum efnum svo sem mckinsey og company og oliver wyman mikilvægt er að samráð verði haft við alla stjórnmálaflokka um val á sérfræðingum frú forseti þetta er að sjálfsögðu mjög einföld tillaga en hún er að okkar mati mjög mikilvæg til að upplýsingar séu sem gleggstar þegar kemur að því að greiða atkvæði um þennan nýja samning níunda apríl næstkomandi við þekkjum úr umræðunni að mat skilanefndarinnar hefur ef noa má orðatiltæki rokkað svolítið til ef horft er til snemma árs tvö þúsund og tíu og svo aftur til ársins eða hausts sama árs breyttist matið nokkuð það er það lækkaði síðan kom nýtt mat um daginn þar sem það hækkaði aftur það segir okkur að það eru sveiflur í eignasafninu eða matinu á eignasafninu og það undirstrikar þá áhættu sem er í þessu máli á hvorn veginn sem það fer frú forseti ég legg áherslu á það að þetta mál fái hraða og góða afgreiðslu því að tíminn fram að kosningum um icesave er mjög stuttur því legg ég til að þessu verði vísað til efnahags og skattanefndar